Moldavsko rovnako ako Ukrajina sú krajinami, pre ktoré mala Európska únia už v novembri minulého roku pripravenú ponuku uvoľnenia vízových podmienok v súvislosti s ich pokrokom pri reformovaní inštitucionálneho a politického prostredia s jasnou európskou perspektívou. Napriek odloženiu plánovaného podpisu asociačnej dohody ukrajinským prezidentom Janukovyčom, preukázala ukrajinská spoločnosť silným nátlakom na politické špičky krajiny svoje odhodlanie pokračovať v intenzívnejšom rozvíjaní vzťahov s Európskou úniou.